En wat ik heb gehoord over en dit gaat niet over democratie, mevrouw Valenciano, dit gaat over elementaire zaken voedselschaarste, geen mogelijkheid om directe buitenlandse hulp te aanvaarden omdat de staat dat blokkeert.